Pas besoin de dire où sont les blancs et où sont les noirs. Oui, il y a apartheid économique. Tout cela a un prix et la grève de cet été dans les mines d'or de Maricana, qui a rassemblé des milliers de mineurs, noirs et blancs réunis, a été le révélateur de cet échec social. La violence inouïe avec laquelle la police sud africaine a réagi, faisant des dizaines de morts, est tout à fait inacceptable, tout comme la répression judiciaire qui a suivi et qui a frappé les mineurs eux mêmes. Les autorités politiques, et notamment le président Zuma, semblent avoir réagi depuis.

Je me félicite de la résolution équilibrée que nous allons voter.